Estas enmiendas eliminan excepciones discriminatorias en la aplicación de la Directiva y así conseguiremos una protección para el conjunto de los trabajadores, sobre todo para aquellos que están en una situación especialmente precaria como las trabajadoras del hogar y los marineros.